Doamnă președinte, prin redactarea, dezbaterea și aprobarea acestui raport, Parlamentul European marchează interesul membrilor săi pentru domeniul horticulturii, care reprezintă o cincime din valoarea totală a producției agricole în Uniunea Europeană. Din nefericire, nu toate statele membre sunt în măsură să și exploateze la maximum potențialul lor în domeniul horticol.

În acest context, remarc câteva din aspectele subliniate de raportul Comisiei pentru agricultură în primul rând, necesitatea de a promova piețele locale și regionale, lanțurile scurte de aprovizionare, problemă direct legată de investiții și de sprijinirea tinerilor.

De aceea, sprijinirea de către statele membre a micilor producători în cadrul politicii agricole europene trebuie să reprezinte o prioritate reală. De asemenea, trebuie să constituie o prioritate sprijinirea agriculturii ecologice. Sectorul fructelor și legumelor ecologice este sectorul ecologic cu cea mai rapidă creștere pe piața Uniunii Europene, așadar, o sursă importantă de venituri pentru producători și o sursă de produse de calitate pentru consumatori.